Hvala lepa za te odgovore, gospod minister. Upam, da ne vzamete narobe. Ne me narobe razumeti, nobeno zavajanje. Se pravi, nekatere informacije do sedaj so zelo skope, tudi v razpisih nikjer nobenega govora o višinah plač in nisem govoril o tem, da je Magna bil slab projekt, ampak samo če imamo vse pod nadzorom, kajti v letu dva tisoč dvanajst je država namenila nekaterim tujim investitorjem okoli enajst milijonov in so se ti investitorji zavezali že leta dva dvanajst, da bodo začeli takoj zaposlovati. Uradni podatki so bili takšni, da so prvih, recimo en od, zaposlovalcev na spodnjem Podravju avstrijski zaposlovalec, ki je prišel v Slovenijo, je komaj leta dva sedemnajst, konec leta, zaposlil obljubljenih sto ljudi, država mu je pa dala en milijon. Se pravi, mi kreditiramo, ne vem, za pet ali šest let nekoga in potem šele pride do efektov. Zdaj, da pravite, da bo do teh efektov prišlo, pa da se bodo držali vseh, zavez, tole bom rekel, me veseli, ste me pomirili, ampak še enkrat, vi bi bili pa država bolj zavarovani, če bi, kako oni zaposlujejo dvesto ljudi, bi dobili dva milijona, pa spet dvesto, pa spet dva milijona. Na takšen način se ne bi moglo sploh zgoditi, da ne bi izpolnili zavez, država pa bi porabila denar, če bi se kaj zataknilo. Hvala.